Populația Uniunii Europene îmbătrânește, persoanele cu vârsta de peste 65 de ani reprezentând în 2008 peste 17 din populația Uniunii. Creșterea speranței de viață a populației este însă strâns legată de disponibilitatea și accesibilitatea serviciilor medicale și de un nivel de trai decent. Participarea femeilor ca lucrători în domeniul sănătății a fost semnificativă din punct de vedere istoric și este în creștere. În mod global, femeile reprezintă aproximativ 3 sferturi din forța de muncă la nivel comunitar și, în anumite state membre, peste 50 din persoanele care studiază în școlile medicale sunt femei. De asemenea, creșterea natalității și crearea de locuri de muncă sunt indispensabile pentru sustenabilitatea sistemelor de pensii.

Fiecare euro investit în serviciile de îngrijire a copilului înseamnă beneficii de 6 euro pentru societate, prin crearea de noi locuri de muncă și reintegrarea tinerelor mame pe piața forței de muncă.